Hvala lepa za besedo, predsedujoči! Tale razprava se približuje koncu in, morda bi si vzela samo nekaj minut, da odgovorim na nekaj glavnih navedb. Pravkar smo slišali, da, koalicija, ni prav zelo zavzeta pri branjenju novega kandidata za ministra. Do tega trenutka niti nisem vedela, da je bo mi ma imenovanju ministra potrebno, da ga blazno braniš in zagovarjaš. Jaz mislim, da so vse stranke koalicije v svojih stališčih jasno in zelo razločno izrazile podporo kandidatu Puriču. Govorili so predstavniki strank in v tej fazi se mi nikakor ne zdi potrebno kakšno dodatno navijaštvo, saj mi tukaj na tej strani dvorane nismo, navajeni delati na ta način. Tako da v tej razpravi smo večinoma slišali predstavnike opozicije. Nekaj je bilo zelo korektnih razprav, nekaj malo manj ... Jaz bi tako rekla, seveda je lahko soditi o tujih kandidatih, jaz pa lahko samo ponovim še enkrat, da škoda, da nekateri niste sploh imeli možnosti predlagati svojih kandidatov za ministre. Tako da bi prosila, da v tej fazi pač pustite možnost tistim, ki smo oblikovali koalicijo, da predlagamo ljudi, ki se nam zdijo primerne. Resor, o katerem govorimo, je brez dvoma zelo zahteven resor. In ko govorimo o kadrovski podhranjenosti, bom še enkrat ponovila naslednje: v tej državi ni veliko strokovnjakov za to področje, ne obstajajo niti posebne šole niti posebne fakultete niti posebne specializacije, ki bi se ukvarjale s črpanjem evropskim sredstvom, evropskih sredstev in razvojem, kot splošno imenujemo to področje. Če govorite o tem, da bi morali najti človeka z bogatimi izkušnjami na tem področju, kot je bilo to rečeno, potem pravzaprav govorite o tem, da bi mogli zaposliti nekoga iz tega ministrstva, zaposliti namesto ministra, seveda. Pa vendar, politika in politično upravljanje države ne deluje na ta način. Tudi na drugih resorjih niso vedno - in tudi do zdaj to ni bilo pogoj - delovali ljudje, ki so bili izrecni strokovnjaki na tem področju. Tudi v preteklosti, ko so vlado, vodili drugi, je bilo tako. Naša stranka ta resor prevzema prvič, z njim nima izkušenj in tudi ne more biti odgovorna za težave, ki so tam v preteklosti nastale. V teh treh mesecih nikakor ni rečeno, ni res, da ni bilo narejeno nič, bilo je narejeno veliko, kolikor je pač v treh mesecih mogoče narediti. Zdaj smo prišli do situacije, ki je morala stranka ponuditi drugega kandidata. In še enkrat bom povedala to, kar bom povedala večkrat v tem državnem zboru; če ljudje mislijo, da v tej državi ljudje stojijo v vrsti za tako zahtevne funkcije, ministrske položaje, se motite. In velika odgovornost vsake stranke je najti dobrega kandidata, ki ne bo zavrnil takšne ponudbe, zato ker tisti, ki z evropskimi sredstvi, njihovimi, razpisi in tako naprej, služijo velike denarje, to je dandanes lahko velik posel, se na tak poziv seveda ne bodo odzvali. Tako da še enkrat se zahvaljujem gospodu Puriču, ki bi lahko seveda nadaljeval, svoj, svoj upokojenski staž in v miru živel, naprej, da je sprejel ta izziv in se odločil pomagati državi. Ljudi, ki si upajo, takšne potrebujemo v naši državi. In bojim se, da če bomo do vsakega kandidata že vnaprej tako kritični, da se bo o takih dobrih kandidatov, ki bi lahko uspešno delali, resnično prijavljalo vse manj in manj in manj. In na koncu bodo to morda res samo še, ne vem, profesorji, ki vejo, da jih čaka, služba po končanem mandatu. Pa nimam nič proti profesorjem, da se razumemo, ampak verjetno si želimo, da imamo širši nabor, iz katerega izbiramo kandidate za ministre. Tako da, jaz se ob zahvaljujem opoziciji, ki je dala konstruktivne predloge, kaj bi se dalo narediti in kako. Zavračam tiste, ki ste že vnaprej, brez da bi dali kandidatu možnost, bili kritični, nekateri celo nesramni, ampak jaz predlagam, da, zaupate tej vladi in temu ministru, ki trenutno vodi te to državo, in potem bomo videli, kako bo. Itak ste pa tudi sami povedali, da bo ne samo koalicija, ampak opozicija zelo natančno bdela nad tem resorjem, česar se vsi zavedamo, samo upamo pa lahko, da ne bodo, izredne seje na izredno sejo tako ovirale delovanja na tem resorju, da sploh ne bo mogel delati tistega, za kar je pristojen. Hvala lepa.